Signora Presidente, onorevoli colleghi, più tagli agli sprechi, più investimenti per i cittadini. Sono queste le parole d'ordine per un bilancio 2020 che utilizzi le risorse europee in modo efficace. Il Movimento 5 Stelle sostiene con fermezza il ripristino dei fondi a favore dei nostri agricoltori, per la ricerca e per le piccole e medie imprese. Dobbiamo quindi guardare al futuro. È per questa ragione che avremmo preferito maggiore coraggio nell'identificare quei programmi che funzionano e quelli che invece non portano benefici per i cittadini. Quelli poi che apportano un valore aggiunto in termini economici, ambientali e sociali, quelli sì che vanno salvaguardati. Spesso mi si chiede dove troviamo i soldi? Ecco, iniziamo a tagliare le spese amministrative, rinegoziamo gli affitti delle sedi e riduciamo gli stipendi di deputati e commissari. Infine, lo dico in riferimento a quello che sta accadendo in Turchia blocchiamo i fondi di preadesione in risposta all'aggressione al popolo curdo.